Salutăm semnarea acordului privitor la proiectul Nabucco la data de 13 iulie la Ankara. Gazul nu reprezintă însă singura resursă energetică pentru statele europene. Trebuie să avem aceeași abordare în ceea ce privește alimentarea cu țiței a Europei, prin promovarea unui coridor sudic. Avem pe masă un proiect care poate căpăta aceeași importanță strategică ca și Nabucco.

Această conductă va lega resursele de țiței din Marea Caspică, prin terminalul georgian de la Supsa și apoi mai departe, prin portul Constanța, pe conductă, până la Trieste. Asigurarea securității energetice a statelor și a cetățenilor noștri se poate realiza numai prin diversificare surselor și a căilor de aprovizionare cu hidrocarburi. Din acest punct de vedere, România și a asumat dezvoltarea unui terminal portuar la Constanța, capabil să preia gaz natural lichefiat, pe care să l distribuie apoi altor consumatori europeni.